Tylko od 2015 roku organizacje terrorystyczne, takie jak Boko Haram, pozbawiły tam życia ponad sześć tysięcy chrześcijan. W obliczu tego ogromnego zagrożenia niezwykle ważny jest fakt, że prezydent Muhammadu Buhari potępia ataki i chce działać na rzecz zjednoczenia społeczeństwa.

Niedopuszczalne jest bezpodstawne pozbawianie wolności obywateli, w tym dzieci, i długotrwałe przetrzymywanie ich bez procesu w warunkach uchybiających prawom człowieka, jak wykazał raport Human Rights Watch. Postępowanie takie jest niezgodne nie tylko z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, ale także z samą nigeryjską konstytucją.

Aby naprawdę poradzić sobie z tym problemem, należy prowadzić dialog międzyreligijny, promować wolność wyznania i walczyć z nierównościami społecznymi. Nigeria boryka się też z poważnym kryzysem humanitarnym Blisko połowa populacji żyje w skrajnym ubóstwie.

Pomoc humanitarna musi być kontynuowana, jednakże w obliczu ataków na wolontariuszy i pracowników organizacji pomocowych musimy jednocześnie wzywać nigeryjskie władze do jej właściwego zabezpieczenia. Niepokojący jest również fakt nagłego wydalania organizacji humanitarnych przez władze Nigerii, co powoduje, że tysiące osób zostają pozbawione pomocy, której desperacko potrzebują.